Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke für die Debatte und sehe eine weitgehende Unterstützung für die Erstellung von Umweltbilanzen in der Europäischen Union.

Wir wissen dann etwas, und Wissen ist die Grundlage für Maßnahmen, für alle unsere Programme. Wir brauchen einfach bessere Grundlagen für die Entscheidungen, die wir treffen.

Wir gehen auch stufenweise heran.

Der Kommissar hat ja gesagt, dass in den einzelnen Gesetzen den Wassergesetzen, den Abfallgesetzen, den Luftreinhaltegesetzen schon die Forderung steht, solche Daten zu erheben. Europa steht auch weltweit in der Pflicht, Herr Nuttall. Wenn wir bei der Biodiversitätskonvention, bei der Klimakonvention, bei anderen Konventionen die Unterschrift leisten, dann müssen wir anderen Teilen der Welt sagen können, ob wir gut oder schlecht waren. Also alles in allem Dank an die Schattenberichterstatter, Dank auch an Eurostat, das die Arbeit dann durchführen muss.

Da sollte das Parlament auch helfen. Vielen Dank. Das ist ein wichtiges politisches Thema das haben einige richtig erkannt und ein neues Kapitel in der Betrachtung dessen, was wir Jahr für Jahr in Europa veranstalten.